Południowy Sudan, który po najdłuższej wojnie współczesnej Afryki wywalczył sobie prawo do secesji, od lat uważany jest za światowe epicentrum nędzy i nieszczęścia. Nowe państwo, chociaż zamknęło jeden z tragicznych etapów w swojej historii, stanęło przed kolejnym i wygląda na to, że wcale nie łatwiejszym, bo u jego podwalin leży stary powód konfliktów, czyli nierówny dostęp do zasobów naturalnych na północy i południu. Z doniesień medialnych wiemy, że w ciągu ostatnich tygodni na granicy Sudanu i Sudanu Południowego doszło do licznych potyczek. Armie prowadzą operacje wojskowe na spornych terenach, a ich tragiczne konsekwencje odbijają się na ludności cywilnej. Według przedstawicieli ONZ, powołujących się na komisję humanitarną Sudanu Południowego, walki zmusiły już ponad 500 tys. osób w regionie Heglig do opuszczenia swoich domostw, z czego większość uchodźców znalazła schronienie w buszu. Obecny konflikt był łatwy do przewidzenia, dlaczego więc nie udało się go uniknąć?

Dlaczego jest tak, że najpierw pojawia się wspaniały zryw i chęć wolności, a później często zwycięża krwawa chciwość?